Skutečně je velmi zásadní role rodičů, to si musíme asi všichni uvědomit a v tomto smyslu bychom měli i rodinu a rodiče podporovat. Tím se chci vyjádřit i k té předchozí závažné interpelaci.

Čím více mluvíme o reálné podpoře rodin, tím méně se reálné podpory rodinám dostává. Já jsem si vědom toho, že toto téma je především odpovědností členských států.

Jsem rád, že se na jednání tento týden dostaly témata, jako je rovná mzda za stejnou práci, ale i otázka důchodu, který podle mého názoru by měl být založen na zásadě zásluhovosti.